Jurnalistul Dan Tăpălagă l a acuzat acum o săptămână pe deputatul socialist Sebastian Ghiță, proprietar al unui post de televiziune, că l a amenințat și intimidat. Președintele Consiliului Județean Brăila, socialistul Bunea Stanciu, i a spus unei ziariste că o va lovi cu picioarele în gură pentru că l a întrebat de ce era la schi în loc să fie la birou. Canalul TV Antena 3, care aparține unuia dintre membrii coaliției de guvernare de la București și îmbrățișează toate pozițiile oficiale ale propagandei Partidului Social Democrat, organizează campanii de denigrare a jurnaliștilor neînregimentați, ultima victimă fiind Andreea Pora. Premierul socialist Victor Ponta, cel care l califica pe colegul nostru Brok drept fascist, distribuie aceeași etichetă infamantă în țară la adresa celor care nu sunt de acord cu el. În România asistăm la nașterea unui neo bolșevism.